Ein Beispiel, das man Ihnen präsentieren kann Die Geburt eines Kindes lässt sich nicht immer genau terminlich bestimmen.

Das wissen die gar nicht. Das hat auch keine Bedeutung, bis Sie dann volljährig werden. Nun könnte man sagen mit etwas Galgenhumor Übrigens haben die auch einen Vorteil, die können dann plötzlich amerikanischer Präsident werden, was den anderen versagt ist.

Sie haben zwar gesagt, das ist allgemein möglich, aber das machen ja die Banken etwas subkutan. Die sagen ja nicht Du kriegst kein Bankkonto, wenn sie irgendwie spüren, da ist ein Risiko, und sie müssen dann Daten weitergeben, die sie wahrscheinlich gar nicht gerne weitergeben würden. Dann verweisen sie den Kunden lieber woanders hin.

Im Kreditverfahren muss die Bonität des Betroffenen bestimmt werden.

Also wir bevorzugen europäische Lösungen.